Über 165 Millionen Kinder unter fünf Jahren sind unterernährt.

Große Bedeutung messen die Experten auch der Bildung von Frauen bei, gerade was die Mangelernährung betrifft, die zu einer erhöhten Kindersterblichkeit führt.